frú forseti góðir landsmenn í gærmorgun gekk ég yfir austurvöll í erindagjörðum mínum og við mér blasti nokkuð sorgleg sjón gerði mig dapran í hjartanu það var búið að reisa járngirðingu eða eigum við að segja járntjald sem skar

bændur og björgunarsveitarmenn og íbúar saman við náttúruöflin fyrir norðan sá samtakamáttur ætti að vera okkur öllum áminning um það hversu mikilvægt það er að vinna saman takast saman á við viðfangsefnin og ég sendi þeim

minnisvarði um sundrunguna sem ríkir í samfélaginu vantraustið og hún ætti að vera okkur áminning um það að eitt mikilvægasta verkefni samtímans í íslenskum stjórnmálum og í íslensku þjóðfélagi er að koma á meira trausti er að koma á sátt það hefur mörgum orðið tíðrætt um þetta og síðast í gær talaði hér hæstvirtur forseti íslands um traust það var um margt ágætt en ég vil nota tækifærið hér og fjalla aðeins um þessa ræðu það er tvennt í þeirri ræðu sem ég var dálítið ósammála og vil gera athugasemdir við annars vegar það að menn skuli telja það vera algjört aðalatriði nánast meginatriði eða jafnvel eina atriðið í því verkefni að endurreisa traust í þjóðfélaginu að koma á betri vinnubrögðum á alþingi ég held að verkefnið sé miklu margslungnara en svo ég er alveg sammála því að birtingarmynd alþingis má oft vera betri og hér eru oft bara frekar vandræðalegir fundir og við þurfum að bæta vinnubrögðin en það er mjög margt annað sem alþingi gerir gott eins og í nefndarstörfum til dæmis sem þarf að auglýsa betur í öllu falli er verkefnið viðameira síðan kom einnig fram sú áhersla í ræðu hæstvirts forseta að sáttin verði á einhvern hátt skilyrt við vissa efnislega niðurstöðu í deilumálum að sáttin verði að vera bundin við það að hér verði sem minnstar breytingar ég túlkaði orð hæstvirts forseta þannig þetta held ég að sé reginmisskilningur ég held að það sé grundvallaratriði þegar við tökumst á við þetta verkefni að endurreisa sátt og traust í samfélaginu að ganga út frá því og taka það algjörlega sem gefinn hlut að við verðum ósammála í samfélaginu verða alltaf ólíkar skoðanir það er útgangspunkturinn við ætlum ekki að útrýma ágreiningi við ætlum að meðhöndla ágreininginn það sem veldur mér áhyggjum þessi ár sem ég hef setið á þingi er það hversu erfiðlega það gengur að virða ferlana sem við ákveðum að setja mál í stór ágreiningsmál eru í ferli jafnvel áratugaágreiningsmál og mér sýnist það einhvern veginn vera bara mjög erfitt sérstaklega í þessum sal og úti í samfélaginu líka að reyna að halda þessu ferli við erum að endurskoða stjórnarskrána við erum að sækja um aðild að evrópusambandinu það yrði risastór ósigur í þessu verkefni að reyna að koma á trausti í samfélaginu ef þessi tvö ferli mundu einhvern veginn bara renna út í sandinn

svo segi ég að þetta sé margslungið viðfangsefni ég held að það að koma á trausti í samfélaginu snúi líka að því að takast á við mörg erfiðustu og stærstu viðfangsefni í efnahagsmálum samtímans sjáið þið til efnahagslíf sem er svona eins og okkar ófyrirsjáanlegt sem gerir það að erum að við þurfum að hafa verðtryggð lán sem gerir það að verkum að hvert einasta ófyrirsjáanlegt

er þetta ekki samfélag sem skapar vantraust þurfum við ekki að takast á við þetta til þess að geta útrýmt járngirðingunni tilviljanakenndur árangur út af þessu þurfum við ekki að takast á við hann þurfum við ekki að takast á við óljós mörk stofnana óljósan tilgang embætta eins og til dæmis embættis forseta íslands ef við ætlum að byggja upp traust er það ekki þess vegna sem við erum að endurskoða stjórnarskrána þurfum við ekki að búa til sátt um auðlindanýtingu hefur ekki margoft verið lítil sátt um hana er það ekki þess vegna sem við ætlum að taka til umfjöllunar rammaáætlun um nýtingu og vernd okkur verður okkur landsmönnum öllum og það er þjóðaratkvæðagreiðsla til dæmis um stjórnarskrána í aðsigi okkur öllum verður að takast að sigrast á þessu verkefni í sameiningu líkt og björgunarsveitarmenn og bændur fyrir norðan ég held að það sé alveg lífsnauðsynlegt að þetta takist vegna þess að það er að hefjast uppgangur í samfélaginu og ég held að þessir brestir í samfélaginu sem stundum er kallaður sveigjanleiki þessi ófyrirsjáanleiki allur sem leiðir til vantrausts og þetta víðtæka bara vantraust sem ríkir í samfélaginu

að uppgangurinn gæti orðið okkur miklu erfiðari en kreppan ég heiti því á alla landsmenn okkur alla saman að takast á við þetta verkefni að byggja upp traust í samfélaginu þá mögulega getum við sett hana á safn eða kannski notað sem þvottagrind eða mögulega sauðfjárrétt fyrir norðan